Ostatnio rozmawialiśmy o tym we wrześniu ubiegłego roku, zastanawiając się, jak można wstrzymać pożary w puszczy nazywanej płucami świata i będącej największym ośrodkiem bioróżnorodności. Tak jak we wrześniu, Komisja wymienia umowy handlowe z państwami Mercosuru, jako element środków dyplomatycznych, które mogą posłużyć do wyegzekwowania przestrzegania przez te państwa zapisów porozumienia paryskiego i wstrzymania wylesiania Amazonii. Panie Komisarzu, ma Pan rację, mówiąc że wstrzymanie wylesiania Amazonii jest zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu i strategii na rzecz bioróżnorodności. Pamiętajmy jednak, że Europa, jeśli ma zostać konkurencyjna, realizując Zielony Ład, musi wymagać od swoich partnerów handlowych podobnych standardów. Chodzi tu o spełnianie kryteriów klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, gdzie w negocjacjach, obok umowy handlowej, możemy jeszcze użyć carbon border adjustment mechanism. Ale także chodzi o spełnianie równoważnych z europejskimi kryteriów dobrostanu zwierząt czy bezpieczeństwa żywności, jakie musi spełniać rolnik francuski, niemiecki czy polski. Musimy wstrzymać wylesianie Amazonii, ale nie może to się odbyć kosztem wpuszczenia do Europy nieuczciwej konkurencji w rolnictwie i narażenia zdrowia Europejczyków poprzez dopuszczenie do obrotu żywności o niesprawdzalnej jakości.